Parce que ces problèmes d'avant n'ont pas disparu après. Ils doivent au contraire être des leviers d'espérance, d'espoir, parce que l'Europe l'a démontré nous avons les talents, l'intelligence, la ressource. Notre principale ressource, ce sont les citoyennes et les citoyens